Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, pentru care sunt raportor al Grupului PPE, este principalul instrument de promovare și sprijinire a libertății religioase și a convingerilor, în cadrul programelor Uniunii Europene pentru drepturile omului. Aș dori să precizez că sunt profund îngrijorată de situația creștinilor, printre altele, a celor din Irak, Egipt, Kazahstan, Uzbekistan, Pakistan. De exemplu, în Pakistan, două fetițe au fost condamnate la moarte în ultimii doi ani, după ce au fost acuzate de blasfemie.